Ja, najlepša hvala za besedo. Decembra lanskega leta je bila podobna razprava v nemškem parlamentu oziroma v nemškem bundestagu o istem globalnem dogovoru, ki ima popularni naziv pač marakeška deklaracija ali karkoli, po tem ta globalni dogovor ljudje poznajo. No, v tej razpravi na v nemškem parlamentu je nemška vlada zagovarjala podporo temu dogovoru z naslednjim argumentom: sprejem tega dogovora je v nemškem nacionalnem interesu zato, da ne bo samo Nemčija najbolj zaželena tarča ilegalnih migracij. Torej, glasujte za to, da se bodo da se bo migracijski pritisk porazdelil tudi na druge evropske in, razvite svetovne države. To je v nemškem nacionalnem interesu. In je v nemškem nacionalnem interesu. Ne. Ker zdaj večina teh, ki prihaja v Evropo, želi v Nemčijo, ker mislijo, da se jih Nemčija želi, čeprav si jih ne želi več. So pa pred štirimi leti dajali takšne signale. Se pravi, ko je šlo za glasovanje v nemškem parlamentu, so nemški poslanci glasovali za ta globalni dogovor z zavestjo, da glasujejo za nekaj, kar je v nemškem nacionalnem interesu, in so imeli prav. V Sloveniji pa skrajna levica danes tukaj zagovarja nekaj, kar je v nemškem nacionalnem interesu, kar je, bom rekel, neki poseben fenomen, ne samo v Sloveniji, ampak na sploh v Evropi. Res je, da gre za zmedeno besedilo, da lahko v njem vsak najde tisto, kar hoče, če hočejo citirati samo eno stran, da, nobene države direktno ne sili, da spreminja zakonodajo. Celo so stavki, kjer piše, da to nič ne posega v suverenost držav. So pa stavki, kjer pravi, da se države obvezujejo, da bodo nekaj storile. Ne, tako da imate vsi prav, ko citirate posamične stavke. Če pa celoto prebereš, se pa vidi, da gre za zmeden, v pod črto škodljiv dokument, ki že ima negativne posledice že s svojim nastajanjem, ker pač deli svet, deli Evropo, deli Slovenijo v času, ko bi morali iskati, dejanske rešitve za vzroke, ki povzročajo imigrantsko krizo. Prva neposredna posledica, potem ko, je bil ta dokument z aklamacijo sprejet in potem podprt v Generalni skupščini Združenih narodov, pa je nastanek zemljevidov, ne, kjer so narisane države, ki so imigracijam prijazne, in države, ki temu navalu niso prijazne. In Slovenija je narisana kot migracijam prijazna država, ker je pač podprla to. In ta zemljevid slej ko prej pride v roke oziroma na zaslone mobilnih naprav vseh, ki iščejo pač boljše življenje, v razvitem svetu, ne. In neka, bom rekel, od boga dana sreča, ki jo je Slovenija imela doslej, ker nihče ni hotel ostati pri nas, ker so nas smatrali za bivšo komunistično državo, celo del Sovjetske zveze in tako naprej, ker o Sloveniji so malo vedeli, to se zdaj spreminja v našo škodo, kar kažejo tudi odločitve teh, ki jih policija ujame tam na Kolpi, ko pač, avtomatsko vsi zaprosijo za azil in mnogi tudi tukaj ostanejo. Nekateri si dobijo zveze za naprej, ampak mnogi ostanejo, ker smo pač, ilegalnim migracijam prijazna država. Torej, zelo zanimivo je, da skrajna levica v Sloveniji podpira nemški nacionalni interes v tem primeru. Zdaj, pred, nekaj tedni je Slovenija gostila eminentnega gosta, ki so ga večinski režimski mediji popolnoma zignorirali, ne, kar je edinstven primer v Evropi, moram reči. in sicer je bil tukaj generalni sekretar največje islamske organizacije na svetu. Generalni sekretar gospod Stakif, generalni sekretar indonezijske islamske konference, ki ima petdeset milijonov članov v tristomilijonski Indoneziji, ki je največja muslimanska država na svetu. Gospod Stakif je na javni tribuni pa tudi v nekaterih intervjujih, žal ne na nacionalni televiziji, ki jo plačujemo zato, da poroča vsaj o takšnih zanimivih stvareh, povedal nekaj zelo zanimivih stvari. Musliman, funkcionar največje muslimanske organizacije. Prvo, kar je dejal, je to, da, se strinja z dalajlamo, ne, se pravi, da Indonezija pripada Indonezijcem, Evropa pripada Evropejcem, in vsak ima pravico, da na svojem dvorišču ureja svoje stvari. Druga stvar, ki jo je povedal in je zanimiva za nas je to, da Islamska država ni nekaj, kar se je pojavilo pred nekaj leti kot, posledica vmešavanja zahodnih sil na Bližnjem vzhodu, pač na ozemlju Iraka, Sirije in tako naprej, ampak da je Islamska država pod tem istim imenom, z istim programom skušala zavzeti že Indonezijo pred desetletji, ne, in da je Indonezija takrat, s tem poskusom obračunala. Bilo je izjemno število žrtev takrat in takrat se je indonezijski islam moderniziral, ne. In zdaj s tem je rekel ... Ta islam, s katerim se pa vi danes soočate v Evropi, ne, je pa, težko bi rekli, da je radikalni islam, je večinski islam, ki je radikalen, ki se ni moderniziral, in ta islam uporablja množične migracije za džihad, za svetu vojno, za svoje cilje, ki jih jasno javno razglaša, samo vi ste tako nori, da tega ne znate prebrati. Pa ni problem radikalni islam, kot vi pravite, problem je islam, kakršen vas obkroža in kakršen je že pri vas. Mimogrede, ta njegova organizacija v Indoneziji, ki ima tudi močne, močno judovsko in predvsem krščansko manjšino, v času njihovih verskih praznikov varuje sakralne objekte teh manjšin, zato da, lahko v miru opravljajo versko službo. Nekih, glasov razuma, ki prihajajo iz okolij, ki poznajo izvor groženj, ki so se s tem soočili, tudi uspešno, mi enostavno nočemo slišati, ne, in potem tukaj poslušamo o neki fašistični Madžarski, ne, kjer če greste v Budimpešto ne vidite niti policista z dolgocevnim orožjem, ne, hkrati pa v, v ne vem socialističnem, predmestju kakšnega evropskega velemesta ne pokajo bombe, tulijo sirene, in kamorkoli stopiš naletiš na, trojko vojakov z brzostrelkami. Zdaj, katero mesto vas bolj spominja na fašizem? Odgovor je sam po sebi znan. Še nekaj o številkah, ne, tukaj smo poslušali, pač veliko ne bom rekel nastopov, ampak, veliko prebranega v tem smislu, kako je, slovenska vlada leta dva tisoč petnajst, ko smo se mi soočili z imigrantsko krizo, na neki način ostala sama, kako ji ni noben nič pomagal in tako naprej. Zdaj, kar se tiče, bom rekel, te strani parlamenta, smo podprli vse ukrepe, ki so bili predlagani, tudi ustavno spremembo, karkoli je bilo možno narediti za to, da se ta val zajezi, ne bom vam pa razlagal, kako so takrat izgledali sestanki Sveta za nacionalno varnost, kakšna zmeda je bila in kako nekompetentno so se obnašali člani vlade iz te praktično iste koalicije v tistih prvih, prvih tednih. Če bi če bi ljudje tisto videli, praktično ne bi več obstajali, No, ampak pomembno je to, da je takrat šlo čez Slovenijo pol milijona ilegalnih migrantov. Na srečo drugam. Predstavljajte si, da bi v istem časovnem obdobju, ne, čez Nemčijo šlo dvajset milijonov ilegalnih migrantov, dvajset milijonov to je četrtina prebivalstva. Kakšna je bila tam reakcija? Mislim, da bi sprejemal vse kaj drugega kot marakeško deklaracijo. Številke, ki so pa še bolj pomembne za nas, so pa, številke o demografiji. V Sloveniji se na dan rodi, po zadnjih podatkih trinpetdeset otrok, umre pa štiriinpetdest državljanov, vsak dan nastane en minus, hkrati se iz Slovenije odseli vsak dan skoraj petdeset ljudi, in približno toliko se jih priseli, in sami si lahko mislite, kdo se izseli in kdo se priseli, ne, in kaj nastaja iz naše države. Ne. In negativne trende, ki jih lahko vidite v tem, s takšnimi potezami samo spodbujate. Tisti, ki vidi v neki multikulturnosti prihodnost Slovenije in Evrope, živi v velikih iluzijah, ne, in tisti, ki to najbolj zagovarja, ne, takšni, ki to najbolj zagovarjajo ali pa zagovarjate, v Iranu, v Islamski državi, v, v Savdski Arabiji, če hočete, ostajajo brez rok ali pa visijo z žerjava obešeni. To je ta multikulturnost. Torej, mi bomo vedno zagovarjali, različnost, dobro sodelovanje z različnimi kulturami, hkrati pa tudi obrambo evropske civilizacije, ki je pač nastajala skozi stoletja, za kar se je plačala visoka cena, in kar, čemur se ne mislimo odreči takole čez palec. Želimo tudi, da čez pet generacij, v Sloveniji govorimo slovensko, da je slovenska kultura dominantna, ne, in da v Evropi delujemo v okviru evropske civilizacije, ne pa neke multikulturnosti. In glede na to, da gre za eksestencialno vprašanje, imajo slovenski državljani pravico, da o tem odločajo sami. O referendumu, in da ne bo nepotrebnih stroškov, naj bo ta referendum maja, hkrati z evropskimi volitvami, ne, in boste s temi argumenti, ki ste jih danes tukaj navajali, verjetno prepričal dvajset procentov ljudi, da vas podpre.